Parfois, ce n'est pas facile de trouver des accords, mais nous y sommes arrivés. Je dois vous dire que nous avons en Europe l'un des espaces aériens les plus performants du monde en matière de sécurité et c'est grâce à l'EASA, c'est grâce à l'harmonisation européenne des normes de l'aviation civile, que nous avons aujourd'hui ce ciel unique européen.

D'un côté, des mutations technologiques, avec l'arrivée en masse des drones. Il est vrai que nous les Verts avions demandé un contrôle des drones dès 250 grammes, une immatriculation européenne et un permis de conduire pour tous les utilisateurs. Nous avons eu moins, mais les catégories de drones les plus dangereuses semblent au moins bien encadrées.

Ce secteur est très exposé aux emplois précaires dans des modèles comme les low cost ou certaines compagnies régulières. Nous dénonçons depuis longtemps certaines pratiques autorisées en Europe, comme les contrats zéro heure, le pay to fly ou les statuts de faux indépendants.

Enfin, nous vivons aussi une accélération du trafic 50 d'ici 2030, x 3 d'ici 2050, les prévisions montrent une accélération du secteur complètement incompatible avec les accords sur le climat et c'est là où l'EASA a une plus value, puisqu'elle a des compétences environnementales, pour que des progrès soient faits en matière d'allègement des matériaux, d'utilisation d'hydrocarbures